Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous adresser mes vœux très chaleureux pour votre Présidence, car l'ampleur de la tâche est considérable et le premier enjeu est de parvenir à un accord sur les perspectives financières.

C'est notre premier défi et je pense que la Présidence irlandaise, lors du Conseil EPSCO de février, doit pouvoir avancer dans ce sens, car vous l'avez dit c'est notre obligation. Mais, il faut, aussi, renforcer l'Europe solidaire. Je pense, en particulier, aux salariés victimes des restructurations. Je pense également aux victimes de la pauvreté et je compte sur vous.

Si l'Europe n'est pas capable de prendre en considération l'année dédiée aux citoyens, de prendre aussi sur elle le financement du premier droit celui de s'alimenter, le droit à la santé nous pourrons toujours parler du reste